Deshalb müssen wir den Weg der Oppositionsführerin unterstützen. Die Freilassung von Gefangenen ist wichtig und richtig und muss fortgesetzt werden. Die Verfassungsreform darf nicht Schluss machen mit den Nachwahlen. Es gibt eine Fülle von Aufgaben, aber wir wissen auch, dass ein solcher Reformprozess nicht von heute auf morgen zu bewältigen sein wird. Er braucht Zeit. Selbst dort, wo es viel einfacher war, in der ehemaligen kommunistisch regierten Diktatur DDR, die von der Bundesrepublik Deutschland bei der Wiedervereinigung übernommen wurde, hat es Jahre und Jahrzehnte gedauert. Diesen Prozess müssen wir unterstützen. Burma ist eines der reichsten Länder der Welt, aber eine kleine Clique von Militärs hat dieses Land ausgebeutet. Heute ist die Bevölkerung eine der ärmsten der Welt.

Wenn wir diesen Prozess unterstützen, wenn wir die Bekämpfung der Armut, der Bildungslücken, den Ausbau der Infrastruktur unterstützen, wenn wir die Sanktionen schrittweise aufheben oder für eine gewisse Zeit aufheben, dann wird es möglich sein, den Weg Burmas zu einer Demokratie aktiv zu unterstützen. Ich wünsche ihnen und uns viel Erfolg. Die ASEAN Delegation wird diesen Prozess kritisch, aber positiv begleiten.